Loomulikult on süsteemne lähenemine migratsioonikriisile äärmiselt oluline, nii et seetõttu on see initsiatiiv ka tervitatav. Selge on, et praeguseks ei ole ei Euroopa Liit ega ka kogu maailm teinud kaugeltki piisavalt selleks, et põgenikel oleks võimalik turvalist varjupaika saada võimalikult nende koduriigi lähedal. Näiteks Süüria põgenikud Türgis, Liibanonis ja Jordaanias vajavad tööd, koolikohti lastele ja arstiabi, et oodata sõja lõppu Süürias ja siis kodumaale tagasi pöörduda. Paljud, isegi enamik sõjapõgenikest ei taha tulla Euroopasse, vaid nad on selleks olnud sunnitud. Euroopa Liit peab oluliselt suuremal määral toetama põgenikke võimalikult nende kodumaa lähenduses, näiteks ÜRO põgenikeorganisatsiooni kaudu. Ainult see vähendab põgenike survet Euroopale ja tragöödiat Egeuse merel ja Vahemerel. Kui põgenikel neis riikides elementaarseid tingimusi ei ole, siis ei aita ka Türgi või muu riigiga tehtud kokkulepped.